Met die 20 principes wordt een basis gelegd om zowel op het Europese niveau als op het lidstaatniveau een aantal basisspelregels uit te werken. Tegelijk is er ook een sterk signaal gegeven dat het Europese verhaal niet enkel over de economie gaat, maar ook over het sociale, dat we op beide vlakken vooruit moeten gaan. En dat is nodig. De opkomst van digitale platformen en de economische revolutie die ermee gepaard gaat, haalt alle vaststaande principes van onze arbeidsmarkt onderuit. Er ontstaan nieuwe vormen van werk. Oude jobs, zoals de man of de vrouw aan de kassa in de winkel, gaan op termijn verdwijnen en nieuwe jobs, zoals de Deliveroo fietskoerier, komen in de plaats. Onze sociale zekerheid en ons arbeidsmarktbeleid moeten zich echt daaraan aanpassen. De kernvraag is daarbij eigenlijk heel erg simpel wie zal die mensen beschermen? Mijn antwoord is duidelijk dan moeten wij doen. Dat moet Europa doen en dat moet ook het Europees Parlement kunnen doen. We moeten ons daarbij niet alleen concentreren op eerlijke concurrentie, zoals we doen bij het misbruik van gedetacheerde werknemers. We moeten ons ook afvragen wat de nieuwe arbeidsmarkt zal betekenen voor de Europese burger. Hoe zit het met de pensioenen, met sociale rechten, met de digitale geletterdheid? Dat is waar de sociale pijler ons de weg kan wijzen. Dat is precies de functie van de sociale pijler als kompas. Ik sta achter de principes van die pijler gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, het recht op waardig ouder worden, het voorbereid zijn op digitale uitdagingen. Maar we moeten meer kunnen doen. We moeten het omzetten in praktische regels.